Pani Przewodnicząca! Dzisiaj EFSA opublikował swój długo oczekiwany raport w sprawie wpływu neonikotynoidów na zdrowie pszczół. Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tej kwestii powinno być pogłębienie dialogu między różnymi stronami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w ramach obecnego systemu. To znaczy dalsze podnoszenie jakości stosowanych środków ochrony roślin, lepsze wybranie okresu, w jakim są one stosowane, i tym podobne działania. Jeśli rolnicy mają to osiągnąć, muszą mieć pewną wiedzę. Jednocześnie przemysł powinien zwiększyć swoje fundusze badawcze i opracować bardziej przyjazne dla środowiska środki ochrony roślin oraz walczyć z przypadkami ich podrabiania.

Wtedy dopiero będzie tragedia. W związku z tym, narzucając dialog ograniczenia, powinno się dawać rolnikom także pewne alternatywy.